Neexistuje žiadna nadradená rasa.

Milióny ľudí zomreli len kvôli tomu, že boli Rómovia či Židia. Ak by Hitler vyhral vojnu, ja by som tu dnes nebol, lebo som Róm. Je hanbou tohto parlamentu, že aj v tejto miestnosti sedia ľudia, ktorí popierajú holokaust. Vážení fašisti, holokaust sa stal. Nevymýšľajte si a neprekrúcajte tragické udalosti počas druhej svetovej vojny. Počas druhej svetovej vojny zomierali ľudia aj kvôli tomu, že mnohí boli ticho. My dnes nemôžeme byť ticho. Dnes nemôžeme byť ticho vtedy, keď fašisti prekrúcajú minulosť a hlásia nenávisť. Nemôžeme byť ticho, nemôžeme akceptovať akúkoľvek nenávisť kvôli inakosti. Pretože nenávisť je cestou do pekla.